Vous savez que Bruxelles est la capitale mondiale du lobbying, devant Washington.

Et une des façons pour les lobbyistes d'exercer leur influence auprès de la Commission, ce sont ces fameux groupes d'experts.

En face, il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de syndicats dans ce groupe d'experts.

Il y a donc des questions très précises, des points très précis dans cette question orale qu'on vous pose est ce que vous allez changer la composition de ces groupes d'experts? Est ce que vous allez faire en sorte que les comptes rendus soient rendus publics, que les conflits d'intérêt soient évités? Effectivement, au Parlement européen, c'est une question totalement transpartisane. Il y a des députés de gauche, des députés de droite, des députés écologistes, libéraux qui s'intéressent fortement à ces questions. Pourquoi ne pas nous avoir associés en amont aux réformes que vous avez prises?